Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani minister, spoštovane kolegice in kolegi. Pa preidimo od volkov k medvedom. Šestindvajsetega novembra ali štiri dni po vladni zeleni luči za odvzem dvesto medvedov iz narave je bil pri Divači ubit petletni medved z ovratnico za raziskave pod observacijo Univerze Udine. Ustrelil ga je slovenski lovec. Raziskovalni medved Elisio se je večkrat povzpel višje od dva tisoč sto metrov nadmorske višine. Ven sedemnajstih mesecih je opravil več kot dva tisoč sedemsto petdeset kilometrov poti. Petkrat preplaval jezero Cavazzo, večkrat prehajal avtocesto in v Sloveniji preživel trk z vlakom. Ne pa tudi srečanja z lovcem. Njegov odstrel v Italiji močno odmeva. Tudi do parlamenta. Prav je, da ga sliši tudi naš državni zbor. Vlada je kljub protestom javnosti dvaindvajsetega novembra sprejela odlok, v katerem do septembra dva tisoč devetnajst določa odvzem dvestotih medvedov, od tega za odstrel sto petinsedemdeset. Po Zakonu o ohranjanju narave, štirinajsti člen, je živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati. Ubijanje je opravičljivo le, če ima koristno posledico in je družbeno sprejemljivo. Korelacija med odstrelom in družbeno sprejemljivostjo ni v resnici zares raziskana. V obrazložitvi tudi ni dokazov, da bi imel planiran odstrel koristno posledico. Kakšno koristno posledico lahko ima ubijanje strogo zaščitenih živali? Vsako leto država odredi odstrel večjega števila medvedov, se pa stanje na področju škod in konfliktnosti v bistvu ni nič bistveno spremenilo. Odlok temelji na strokovnem mnenju Zavoda, za gozdove in pa Zavoda za varovanje narave, pri čemer je prvi lahko tudi v konfliktu interesov, saj izdaja mnenje na področju, ki mu je hkrati vir prihodka. Hkrati se strokovnega mnenja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu za dobrobit živali, ne upošteva. Prav tako ne peticij, ki jih državljanke in državljani Republike Slovenije zahtevajo, kjer zahtevajo ukinitev odstrela in izvajanja ukrepov za dobrobit rjavega medveda. Kje je dejanski argument za zvišanje odstrela medveda za kar oseminšestdeset osebkov več v primerjavi z lanskim obdobjem? Kje je meja, ki zagotavlja stabilnost populacije in zakaj se nevladnih organizacij z javnim interesom na tem področju, ne vključi v sooblikovanje politik v tem primeru? Toliko za enkrat, hvala.